bienvenidos sean estos fondos si pueden aportar más coordinación, si pueden aportar más previsión en la financiación y si pueden aportar más eficacia en la gestión. Pero no podemos engañarnos ni engañar a los otros la mayor parte de estos fondos proceden de otros fondos que ya estaban previstos para acciones equivalentes. Por otra parte, la Comisión ha respondido pero, si vemos la lista de las contribuciones de los Estados miembros ―no diré cuáles―, en muchos casos no se corresponden en absoluto con los valores de la Unión Europea, que abogan por atender a la gente que lo necesita. Por tanto, tenemos que conseguir que estos fondos sean adicionales y que no sean simplemente sustitutivos de otros esfuerzos.